Señor presidente, el antisemitismo ya no es patrimonio de la derecha. En España, setenta municipios gobernados por la izquierda se han sumado a la operación Boicot, Desinversiones y Sanciones, y algunas se han declarado zonas libres de israelí.

Hamás y la ANP, en cambio, proclaman su intención de expulsar a todos los israelíes. El antisemitismo se camufla hoy como reivindicación de los derechos de los palestinos. Yo también quiero derechos para los palestinos, por eso exijo a Hamás y a la Autoridad Nacional Palestina que celebren elecciones democráticas y que garanticen los derechos de las mujeres y de todas las minorías. Me gustaría decirles a mis colegas de Podemos, si estuvieran aquí, que me explicaran si está bien aceptar el dinero de las tiranías iraní y venezolana, pero no comerciar con la única democracia de Oriente Medio.